Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 pare a fi unul echilibrat, deși a avut un start mai puțin dorit, în condițiile în care Consiliul a operat tăieri în anumite domenii cheie, dar care au fost parțial corectate pe parcurs, motiv pentru care îi felicit pe cei doi raportori. Consider, însă, că este extrem de important să fim ancorați în realitățile de pe teren atunci când discutăm de eficiența cheltuielilor pe termen lung. Nu este suficient să bifăm o cheltuială aferentă unui domeniu fără să evaluăm, în mod concret, impactul acestor cheltuieli și, mai ales, beneficiile și durabilitatea investițiilor. În domeniul agriculturii, trebuie să avem în vedere provocările majore ale acestui sector plecând de la fenomenul unei îmbătrâniri agresive, de la lipsa forței de muncă, până la căutarea de noi piețe de desfacere. Tocmai de aceea, sunt de părere că programul privind instalarea tinerilor fermieri trebuie să fie sprijinit mai departe, ca o garanție a prevenirii depopulării spațiului rural. În același timp, trebuie să asigurăm durabilitatea acestor ferme pe termen mediu și lung, prin identificarea de noi piețe în condițiile în care ne confruntăm mai departe cu embargoul rusesc. Cu toate acestea, apreciez că trebuie să fim extrem de atenți cu acordurile comerciale care sunt încheiate la nivelul Uniunii Europene, referindu mă, în special, la cel cu țările din Mercosur. Un astfel de acord este de natură să ne creeze dificultăți majore, având în vedere faptul că fermierii din aceste țări nu sunt obligați să respecte nicio limită la cadmium, la glifosat sau la antibiotice, ceea ce le permite obținerea unui preț de cost pe unitatea de produs mult sub cel obținut de un fermier european, iar acest lucru afectează pe termen lung durabilitatea investițiilor europene în agricultură. Cred că sectorul agricol, cercetarea și inovarea în acest domeniu trebuie să cunoască mai departe o finanțare consistentă, astfel încât să putem asigura atât o eficiență a fermierilor, cât și protejarea intereselor consumatorului, care să poată beneficia de produse calitative la prețuri accesibile.